Señora Presidenta, quiero comunicar a esta Cámara y denunciar ante ella la visión de futuro para la investigación y el desarrollo del actual Gobierno de España. A pesar de las recomendaciones de la Comisión de que los recortes no afectaran a la inversión en investigación, en desarrollo e innovación, en España el recorte ha sido del

Todo lo contrario, necesitamos más inversión en IDi y parar la fuga de científicos y personal investigador, de la que el país tardará décadas en recuperarse. Es inaceptable que solo se pretenda financiar a unos pocos y que se reduzca el número de becas.

Con esta tendencia de inversión en IDi no es posible generar conocimientos suficientes para cambiar el modelo productivo. Mientras el actual Gobierno insiste en que España tiene que reducir el número de científicos, en la zona del euro se ven como el principal capital para la recuperación.